Pentru dezvoltarea de coridoare maritime la Marea Neagră, în prezent nu există nicio linie de finanțare deschisă în acest Cadru Financiar Multianual, deși pentru toate celelalte mări ale Uniunii Europene există. Solicităm statelor riverane Mării Negre să încheie un memorandum de înțelegere în vederea dezvoltării coridoarelor maritime la Marea Neagră și solicităm Comisiei să deschidă o linie bugetară TNT care să finanțeze coridoarele maritime ale Mării Negre, similare celor prin care se finanțează coridoarele maritime din Marea Baltică, Marea Nordului și Marea Mediterană. De asemenea, cu excepția unor acorduri bilaterale, nu există niciun acord global cu privire la gestionarea regională a stocurilor de pește din Marea Neagră. Este necesar sprijinul Comisiei pentru dezvoltarea dialogului regional în vederea elaborării unei strategii marine comune în zona Mării Negre la care să participe și celelalte state riverane Mării Negre.